De eerste vraag is sinds anderhalf jaar maakt u toch informeel deel uit van de regering. Dus al die overlast waar u het over heeft en alle andere problemen die de PVV wil aanpakken, ik vraag mij af wat heeft de PVV eigenlijk gedaan in de afgelopen anderhalf jaar?

Want dan zult u misschien zien dat in de tijd van vóór de open grenzen Europeanen elkaar wezenlijk meer overlast bezorgden in de vorm van oorlog, dictatuur en geweld, dan in de vreedzame, welvarende Europese Unie die wij vandaag de dag hebben, met af en toe wel eens praktische problemen die aangepakt moeten worden.